2013. Bohato nazhromaždené skúsenosti z minulosti musia viesť k odstráneniu opakovania chýb, k zlepšeniu efektívnosti a rýchleho a kvalitného vykonávania politiky súdržnosti, ako aj fungovania partnerstva a k zvýšeniu transparentnosti. Som presvedčený, že realizácia politiky súdržnosti musí byť v budúcnosti viac zameraná na výsledky, na ich kvalitu, čo vyžaduje zlepšenie monitorovania, hodnotenia účinnosti programov uplatňovania regionálnej politiky a politiky súdržnosti, aby prostriedky išli do infraštruktúry, do vedy a výskumu, do boja proti nezamestnanosti, pre podniky, pre občanov ako takých, aby jednoducho regióny rástli a doháňali tých najlepších.